Hvala za besedo, predsedujoča. Lepo vse pozdravljam! Državni zbor je decembra lansko leto sprejel interventni zakon za odvoz nakopičene odpadne embalaže in odpadnih sveč. Ministrstvo za okolje in prostor pod vodstvom bivšega ministra Lebna je v predlogu zakona zapisalo, da odgovornost za odpadke prevzema država, tako pri odpadnih nagrobnih svečah, tako kot pri embalaži. Hkrati poskrbi tudi za izbiro izvajalca, ki bo imenu države poskrbel za odvoz le-te. Izvajalec bo moral odpeljati in obdelati odpadno embalažo za največ sto dvajset evrov na tono brez DDV-ja, plus odpadne sveče nagrobne za največ dvesto evrov na tono plus DDV. Težava nastala, ker so družbe z ravnanjem z odpadno embalažo, ki bi morale izvršiti odvoz, začele trditi, da so prevzele vse količine, za katere so jih zavezanci pooblastili in jim plačali embalažnino. Inšpektorji za okolje in prostor so na podlagi zakona o interventnem odvozu izvršili oglede pri izvajalcih javne službe zbiranja odpadkov in upravljavci pokopališč. zadeve so pregledali in za interventni odvoz označili trinajst tisoč sedemsto ton odpadne embalaže in šeststo petindevetdeset ton odpadnih nagrobnih sveč. Lansko leto je država komunalam, ki niso mogle čakati na interventni odvoz odpadne embalaže, spremembo uredbe dogovorila, da se izvajalci o odvozu dogovorijo sami. Ministrstvo za okolje in prostor je prejšnji teden odločilo, da ne odda javnega naročila za odvoz in obdelavo odpadne komunalne embalaže, nagrobnih sveč v treh od skupno petih opredeljenih sklopov javnega naročila v začetku aprila. Ministrstvo ni prejelo nobene ponudbe v roku, ki a je samo samo večkrat podaljšalo. Ministrstvo za okolje javno naročilo, s katerim naj bi izvedlo odvoz, razdelilo pet sklopov: na odvoz odpadne embalaže območjih A, B, C, ter na odvoz odpadnih nagrobnih sveč v območjih A in B. Območje A obsega osemdeset občin iz Pomurske, Podravske in Koroške statistične regije, območje B obsega enainšestdeset občin v Savinjski, Zasavski, Posavski regiji in statistični regiji jugovzhodne Slovenije. Območje C pa obsega enainsedemdeset občin iz osrednjeslovenske, gorenjske, primorsko-notranjske, goriške ter obalno- kraške statistične regije. Ministrstvo za odvoz odpadne embalaže na zahodu državne države območje C in odvoz sveč na vzhodu države. Začetku da ne odda nobene ponudbe za te kvote. Vprašanje imam: Ka, ko boste izvedli še ta neizvedeni odvoz? Ali se lahko ta situacija ponovi in koliko časa ste, koliko ste teh smeti že odpeljali ...